Eu sunt convins că această declarație a fost notată de autoritățile europene și sunt convins, de asemenea, că va primi răspunsul pe care îl